Hvala za prva dva. Rad bi pa seveda nadaljeval. Lahko vas samo spomnim, morda niste vsega opazili, ko ste bili v Lenartu. V tej industrijski coni, lahko vam povem, da je v bližini, živilska trgovina Mercator, da je v neposredni bližini gostilna, gostinski lokal, da je samo preko ceste zdaj na pogorišču Lenterma, ostala podjetja, ki ki proizvaja sokove, naravno z sokove in sirupe, tako da je cela vrsta, lahko rečemo, živilskopredelovalne industrije vključena torej in v sredini tega središča je podjetje, ne, ki tudi poleg vseh okoljevarstvenih standardov, predvsem tistih, protipožarnih, o teh ste govorili, je še največja problematika, največja kritika ljudi v Lenartu ravno ta smrad, ki je seveda subjektivne narave, da ne razlagam o tem, da še kljub temu, da je da je da je bila v podjetju, to je bila edina investicija, ki je to podjetje naredilo zadnjih petnajst let, ali kako dolgo je v Lenartu, seveda pod drugo, zdaj že pod drugim imenom, da so postavili nekaj, kovinskih ograj, ki so malo višje vrednosti, ker včasih tudi te odpadke, komunalne, nosilo po celem Lenartu, še to je bilo. Lahko vam tudi povem, da imamo da imamo pa na drugi strani Lenarta, kjer je v nekem okolju, podjetje Saubermacher, ki je bil pionir na področju sortiranja odpadkov, ironija je, da ravno Lenart, ne, ki je zdaj najbolj nesrečno znan po tem podjetju, bil že konec, prejšnjega sistema v bivši Jugoslaviji prvo mesto v bivši Jugoslaviji, ki je z skupaj z avstrijsko-slovenskim partnerskim podjetjem postavilo resno sortiranje odpadkov, in postavilo, lahko rečemo, bilo pionir na tem področju. To podjetje si je pred nekaj leti, ko so iskali novo novo lokacijo, dobesedno povedalo, mi ne spadamo v to industrijsko cono in so si, postavili, lahko rečemo, na drugem mestu Lenarta idealno mesto, kjer ne motijo in kjer je tudi to podjetje, lahko rečemo, ima vzorno proizvodnjo, nekako so jo ljudje sprejeli za sebe. Tako da se Lenartčani ne branimo odpadkov, ampak branimo se takšne, lahko rečemo, takšne politike nekega podjetja, ki brutalno izkorišča svoje ljudi, ki je invalidsko, ki izkorišča sisteme, okoljevarstvena dovoljenja, da ne razlagam, da v svojo proizvodnih vložilo ...